Izvolite. Hvala lepa. Bi se odzvala na nekaj tem, ko ki so bile pač do zdaj izpostavljene. Prva, ki sem jo zasledila, je, pač kaj dobimo od EU, zakaj plačujemo toliko v EU? Rada bi poudarila, da je Slovenija neto prejemnica, torej v odnosu do Evropske unije. Na letni ravni dobimo reda velikosti od štiristo milijonov do milijarde, se pravi odvisno od tega, kako smo uspešni pri torej, pri projektih, pri izvrševanju projektov, ki so sofinancirani iz Evropske unije, medtem ko plačila v EU znašajo na letni ravni, od tristo osemdeset do štiristo štirideset milijonov, tako da vseh zadnjih nem desetih letih je bila Slovenija neto plačnica. Tako da tulele nimamo še za enkrat težav. Letos se načrtuje štiristo petindevetdeset milijonov vplačila v EU, to je posledica tega, da tako kot torej tako kot Slovenija tudi druge države črpajo večji del ali pa glavnino kohezijskih sredstev v drugi polovici, in ker je evropski proračun narejen tako, da je v bistvu njegova prihodkovna stran odvisna od njegove odhodkovne strani, bomo morale vse države članice v letošnjem in v naslednjem letu pač plačati nekoliko več, ampak bomo tudi črpale nekoliko več. Gospod Pogačnik je že v torej predhodni razpravi izpostavil, kje je rebalans za dva tisoč dvajset. Rebalans za dva tisoč dvajset, če ga bo treba pripravljati, ga bomo pripravljali v dva tisoč dvajset. V Republiki Sloveniji imamo v osemindvajsetem členu Zakona o javnih financah določeno prvi oktober kot rok, do katerega je potrebno posredovati v Državni zbor predlog proračunov za dve prihodnji leti. In ker je ta vlada nastopila mandat trinajstega septembra in ker pač priprava proračuna ni tekoči posel vlade, torej pretekla vlada je pa opravljala tekoče posle in tekoči posel pa priprava proračuna ni, zato ker je proračun pač torej dokument, ki v sebi nosi tudi politične odločitve, in zato je torej dokument, ki bi ga lahko nova vlada pripravila v dveh tednih, absolutno pač ne bi bil kvalitetno pripravljen oziroma ne bi ne bi predstavljal njenih prioritet, in zato se je Vlada odločila, da bo, ker je bil pa proračun za letošnje za letošnje leto itak sprejet, da bo začela z izvrševanjem tega proračuna in da bo potem pač pripravila čim prej predlog rebalansa za letošnje leto, torej to je to, kar počnemo danes kar in in jutri, in zato bosta zato bo naslednji mesec bo vlada vam predložila in v tem mesecu že začela pripravljati triletni fiskalni okvir, se pravi, torej fiskalno strategijo, srednjeročno fiskalno strategijo za leta dvajset, enaindvajset, dvaindvajset, in seveda bosta potem do roka, določenega v Zakonu o javnih financah, torej do prvega oktobra letos, boste dobili na svoje klopi tudi predloga proračunov za leti dvajset in enaindvajset. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kaj se dogaja s transferji v javne zavode, da so tako visoki. Transferji v javne zavode so transferji oziroma so plačila predvsem za plače in za nekaj, v nekem manjšem obsegu, za torej materialne stroške v javnih zavodih. V letih dvanajst, trinajst, recimo, so ti transferji že znašali milijardo sedemsto petdeset, oziroma če začnem pred, torej po plačni reformi od let dva devet do dva enajst, ko ko je nastopil nov plačni sistem, so ti so ti transferji znašali na letni ravni milijardo osemsto petdeset, potem jih je pa ZUJF uspel nekako zamejiti do ravni milijardo sedemsto petdeset, milijardo sedemsto, milijardo šeststo petdeset v letih štirinajst, petnajst. Ampak ker so potem postopoma popuščali varčevalni ukrepi na področju plač, je bila rast plač v letu šestnajst je bila petcelihdvaodstotna, v letu sedemnajst pet celih tri, za lani je ocenjena na štiri odstotke, in je enostavno pač ta transfer, ki ga ki zagotavlja plače javnim uslužbencem pri posrednih uporabnikih, je je narasel in je zato pač ko je poslanec primerjal višino v letih petnajst, takrat je bilo najnižja milijarda šeststo petdeset, in za letos je načrtovan sta načrtovani dve milijardi za ta namen. Bi pa vseeno rada poudarila, da to nima veze z javnimi zdravstvenimi zavodi oziroma s čakalnimi dobami zato, ker ti torej javni uslužbenci, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, seveda dobivajo svoje plače iz zdravstvene blagajne iz ZZZS-ja, in šla tudi tule preverit številke, da je torej da je posledica ta transfer v javne v javne zavode je posledica po eni strani tega dviga plač, ki sem ga omenila, po drugi strani pa je bo šolstvu prišlo do povečanja števila zaposlenih za za šest tisoč za šest tisoč ljudi v tem obdobju in prav tako nima to v bistvu veze s torej torej domovi za ostarele, domovi za ostarele so javni zavodi, kjer uporabnik plača glavnino torej stroška, ki ki nastajajo in zato v bistvu se v domovih za ostarele, see iz javnih blagajn plačujejo torej zdravstveno osebje iz zdravstvene blagajne, in pa seveda v primeru, če uporabniki nimajo dovolj denarja, potem to plačajo občinski proračuni. Izpostavljeno je bilo vprašanje trošarinske politike. V splošnem rečemo, da pri oblikovanju trošarinske politike zasledujemo več ciljev. To so tako fiskalni, potem ekonomski, okoljski in pa tudi konkurenčnost s sosednjimi državami. In torej na na ker je to zelo pomemben proračunski vir, na letni ravni zberemo s trošarinami dobro milijardo in pol evrov. Na Ministrstvu za finance nenehno spremljamo razmere na trgu, bomo tudi v prihodnje zasledovali in pripravljali ukrepe na področju trošarin na tak način, da bomo v optimalni meri zadostili vsem tem prej omenjenim ciljem in vidikom trošarinske politike, je pa dejstvo, da smo lani lani maja, je bila znižana cena trošarin na pogonska goriva in je pa pač to za posledico nekoliko nižji prihodek iz tega naslova, pa plus treba je povedati da, ker velja, torej ker je pomemben vpliv na znižanje prihodkov, ima tudi sprostitev cen pogonskih goriv na bencinskih servisih, na območjih hitrih cest in avtocest. Tam so potem od sprostitve naprej cene višje, kar ob primerljivih cenah v sosednjih državah pomeni znižanje količin in potem seveda prihodka iz tega naslova. Potem glede opozoril Državnega sveta. Državni svet, čeprav je navedel ene dvajset točk, zakaj se ne strinja z zakaj se ne strinja niti z Zakonom o izvrševanju proračuna niti z rebalansom, njihov glavni argument je dejansko, da občine ne bodo zmogle tega stroška oziroma da je povišanje cen samo na plačah oziroma povišanje stroškov dela, da jim bo to več kot odneslo celotno dodatno povprečnino, ki so jo dobili. Torej če pogledamo en tak preprost izračun, občine so v letošnjem letu za opravljanje svojih nalog, bodo dobile petsto triinsedemdeset celih pet evrov povprečnine, lani so je dobile petsto oseminpetdeset. Ta razlika tri torej pomeni, ko se pretvori v v milijone, da bodo občine letos za opravljanje zakonskih nalog imele petinštirideset milijonov več kot lani in občine pokrivajo približno tam devet odstotkov celotne mase plač v javnem sektorju in celotna masa plač v javnem sektorju je nekje pod petimi milijardami. Se pravi, tak ta izračun sam po sebi da vedeti, da bodo občine v povprečju dobile več, bistveno več, kot bo potrebno plačati za stroške dela, je pa dejstvo, da se bo pri enih občinah, tistih, ki imajo veliko javnih zavodov, bo bo seveda tega lahko premalo, pri tistih, ki pa jih nimajo, bo pa v bistvu iz naslova zakonskih nalog jih bo pač toliko ostalo. Bi pa tule vseeno želela poudariti, da je bil z občinami sklenjen dogovor, da so občinska združenja podpisala to večino to višino povprečnine, in da vlada je svoj del naloge, se pravi, tudi ta drugi del, da bo oblikovala skupaj z združenji delovno skupino , ki bo pregledala natančno zakonske naloge, ki jih opravljajo občine, in kaj se da pač tukaj optimizirati, kaj se da tukaj eventualno znižati, da je ta del opravila, da je bila pač prvi sestanek ne torej na ravni minister ministra za javno upravo, združenji, s pristojnimi resorji bil opravljen in bomo zdaj začeli s tem delom po pa posameznih resorjih, bomo pač pregledovali te zakone, tako da mislim, da da da s tega vidika vsaj globalno gledano se ta dogovor uresničuje. Glede stanja zakladniškega računa je podatek, da je tam sedem milijard, napačen. To je bilo stanje januarja, ko smo bili, ko smo se že dodatno zadolžili, nismo pa še izplačali torej glavnice. Zdaj v februarju smo izplačali eno obveznico, tako da je trenutno oziroma stanje prvega marca na zakladniškem računu je pet milijard evrov, od tega imam proračun tri milijarde, razliko imajo pa drugi posredni proračunski uporabniki, ki so vključeni v enotni zakladniški račun, največ imajo Z torej ZZZS, SPIZ in EU, torej podračun evropskih sredstev. Rada bi se odzvala seveda tudi na opozorila Evropske komisije in pa Fiskalnega sveta ne predloženi rebalans. Evropska komisija nam je, tako kot v bistvu zdaj že par let zapored, ko oceni naše javne finance, nam javi, da pač menijo, da smo da da da smo, torej da je obstaja tveganje, risk of significant deviation, se pravi tveganje resnega odstopa od pravil, ampak to je vse ocena vnaprej a ne. Zdaj se pogovarjamo, zdaj smo na začetku leta devetnajst in se pogovarjamo, kako se bo izvršilo leto dva tisoč devetnajst. Praksa zadnjih let odkar smo v v preventivni roki pakta, se pravi, od takrat, ko smo izšli iz presežnega primanjkljaja, da smo v bistvu vedno podcenili, kakšna bo kakšna bo kakšen bo saldo, da rečem javnih financ ob koncu leta, tako da so so vsa ta tveganja, ki so se do zdaj, ki so jih do zdaj izpostavljali, se na koncu v bistvu niso uresničila. Dejstvo je, da je bilo da je bil na naši strani gospodarski cikel. In ravno tako absolutno spoštujemo mnenje Fiskalnega sveta. Fiskalni svet opozarja, da Fiskalni svet je v bistvu naračunal, da je, kot je povedal v bistvu tudi že minister v v uvodni predstavitvi, da je da so slovenske javne finance v letih sedemnajst in osemnajst v bistvu nekje dosegle to srednjeročno uravnoteženost, ampak tukaj je res treba poudariti, da smo v letih sedemnajst in osemnajst imeli v veljavi še določene omejevalne ali pa, če želite, varčevalne ukrepe. Tako na področju plač kot na področju družinske politike. In zato smo v bistvu lahko dosegli tisto stanje, da rečem, uravnoteženih javnih financ. In s tega vidika je leto dva tisoč devetnajst prelomno zato, ker je to prvo leto, ko imamo dejansko zdaj spet na eni strani, da rečem, polno vrednost vseh teh javnih storitev, ki jih opravlja oziroma ki jih plačuje država. In zato je treba pač zdaj videti, kje smo, koliko je naša, koliko je naše gospodarstvo oziroma javne finance kako so robustne, ali prenesejo tako raven. In zato je treba zdaj in ima to imajo to nalogo imajo resorji, imajo ministri, da pri sebi pač pogledajo, da naredijo preglede izdatkov po svojih finančnih načrtih, da da da zagotovijo učinkovito rabo javnih sredstev in da pripravijo strukturne reforme. Čeprav za strukturne reforme ni dovolj, da so pripravljene, ni dovolj, da so na papirju, ampak mora biti glede njih dosežen tudi širši družbeni konsenz a ne. Treba jih je v bistvu tudi sprejeti. Ne nazadnje, če želite, prav v v tej, v tej hiši. Tako da je pa pot tlakovana in in naj bi šla naj bi šla v v to smer, predvsem na teh področjih, na katerih pač vsi vemo, da je da so da so reforme, da so spremembe nujne. Tukaj bi se vseeno še tudi odzvala na torej, zakaj so, poslanec je spraševal, zakaj so transferji zakaj so socialni transferji tako visoki, pa bi vseeno tukaj rada ga popravila. Pod torej postavka oziroma konto se imenuje Transferji posameznikom in gospodinjstvom. In to je ta transfer, ki je v teh letih, ja, precej narasel. Ampak v tem transferu niso samo socialni transferji. Sociala je samo del tega. Tukaj notri so tudi torej družinski prejemki oziroma otroški dodatki, starševska nadomestila. In kot smo danes že parkrat omenili, od letošnjega leta so starševska nadomestila spet na tisti pred ZUJF ravni, a ne. Se pravi, tisto, kot je bilo praktično stoprocentna plača, potem otroški dodatki, ki so bili v vmesnem času omejevani, tako peti, šesti, sedmi kot osmi razred otroškega dodatka, so sproščeni in se pač to toliko pozna. Potem med transferje, ki niso socialni, izpadejo tudi nadomestila za brezposelne. Vi pač veste, da za brezposelnost plačujemo v bistvu prispevek. Se pravi, to je nadomestilo, ki pripada vsakemu v škodnem primeru, ko ostane brez zaposlitve in je je seveda ta odhodek je je povezan s ciklom, a ne, zato ker je v času pač gospodarskega razcveta teh prejemnikov manj. Ampak višina pa pa ne. Prav tako so v bistvu štipendije so bile tudi del varčevalnih ukrepov. In tudi štipendije so zdaj sproščene. Tako da in in pa torej za vojne veterane, no, en del je odvisen od od tega socialnega statusa, tako da v bistvu znotraj teh transferov posameznikov in gospodinjstvom, kamor smem pozabiti omeniti, da so tudi v bistvu subvencije javnega prevoza, a ne, pa malice in kosila, ampak samo en del teh transferov je dejansko so dejansko socialni transferji oziroma s transferi za zagotavljanje socialne varnosti. Za te je bilo pa tudi že omenjeno, da so da je znesek minimalnega dohodka do lani znašal dvesto osemindevetdeset in da se je potem z lani sredi leta dvignil skoraj za za sto evrov, zdaj znaša tristo dvaindevetdeset, in ker je to za veččlanska gospodinjstva, so potem določeni koeficienti, je pač enostavno ta postavka toliko višja. In pa še rada bi se odzvala na amandmaje. Amandmajev je bilo sicer letos vrednostno manj kakor že kakšno leto v preteklosti, je pa dejstvo, da so amandmaji spet jemali FURS-u, a ne, če želimo, da da da imamo prihodke, potem pač FURS in zaposlene na FURS-u vsekakor potrebujemo. Jemali so MJU-ju, se pravi sredstva za upravljanje centraliziranega stvarnega premoženja, se pravi tudi to potrebujemo, tako da ene ni bilo mogoče v bistvu sprejeti zaradi tega zaradi tega razloga, po drugi strani pa smo seveda pogledali, kaj kaj so poslanci predlagali, kaj ste poslanci predlagali in vsaj na tem področju infrastrukturnih projektov lahko pač rečem, da da seveda je na infrastrukturi veliko projektov, ki so v teku. Vsi ne potekajo potem v skladu s s predvideno dinamiko, tako da v bistvu odseki, na katere ste opozorili poslanci, jih bodo na direkciji pač spremljali in jih bodo pač v primeru, da pač kakšni drugi projekti ne bodo potekali v skladu z dinamiko, oziroma tudi v primeru, ko bo prišlo do prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz lanskega leta, jih bodo lahko porabili tudi za te namene. Tako da ni čisto res, da se da se da se ne sliši amandmajev in kaj nam pač želite povedati. Hvala lepa. lepa državni sekretarki, magistrici Saši Jazbec,